To jest tak, że jeżeli w tym samym państwie co chwilę mamy do czynienia z sytuacjami, które ewidentnie łamią prawa człowieka, należy zastanowić się nad strukturą i odpowiedzialnością tego państwa.

Być może należy przystąpić do presji znacznie bardziej mocnej niż dotychczas